Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Auch andere Religionsgemeinschaften waren dort vertreten.

Weil das universale Werte sind, haben wir eine Verantwortung, auch laut auszusprechen, wenn Dinge wie in Algerien passieren, wo Ahmadiyya Muslime eben von jener Denomination, bei der ich in der Vorwoche sprechen durfte in Algerien wegen ihres Glaubens unter Arrest gestellt werden. Wenn 15 Kirchen geschlossen werden, wenn Websites geschlossen werden, die freie Meinungsäußerung prägen, wenn Frauenorganisationen geschlossen werden, dann sprechen wir laut.